Po drugie, cel ten nie jest do zrealizowania bez współpracy z samorządami, ale również ze społeczeństwem. Wymaga on pełnej akceptacji tych naszych propozycji. Po trzecie, Komisja była krytykowana za to, że nowe cele spowodują, że powstanie mniej miejsc pracy, ale to musi też być realny projekt, bo gdyby był zbyt ambitny, to wtedy za to zapłacą gospodarstwa domowe i nasze rodziny.

Wspominany tutaj został cel i poziom recyklingu między innymi plastików, ale przecież duża ich część pozostaje jeszcze na składowiskach.

I po piąte, niektóre państwa powinny mieć więcej czasu na dostosowanie się do tego celu.